Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico è una tappa importante verso la costruzione dell'unione bancaria. L'unione bancaria è importante perché ridurre il rischio del sistema creditizio è una condizione fondamentale per superare quell'intreccio tra debito privato e debito sovrano che ha reso drammatica la crisi attuale ed ha avuto ricadute così pesanti sui cittadini e sulle imprese, che sono stati chiamati a sostenere prima il costo dei salvataggi delle banche e tutt'ora in molti paesi scontano un costo del denaro insostenibile. Tuttavia, per l'unione bancaria, la vigilanza unica è condizione necessaria ma non sufficiente, senza un meccanismo unico di risoluzione dotato di risorse adeguate e senza un meccanismo efficace di garanzia dei depositi. Da questo punto di vista, mi sembra che le recenti posizioni del ministro Scheuble sulla necessità di una revisione dei trattati per procedere con il meccanismo unico di risoluzione siano pretestuose e ricordano obiezioni analoghe sulla vigilanza unica che poi si sono rivelate infondate o comunque superabili. L'accordo raggiunto sulla vigilanza unica è un buon compromesso, la differenziazione che viene introdotta tra gli istituti di credito consente di salvaguardare la specificità dei sistemi bancari e il principio di sussidiarietà senza intaccare la competenza esclusiva e il ruolo di decisore di ultima istanza della BCE e dell'SSM. Tale differenziazione potrà costituire anche la base per l'attuazione di una separazione delle attività bancarie commerciali e di investimento che noi riteniamo di grande importanza e che costituisce un altro tassello fondamentale di una vera unione bancaria ed una migliore regolamentazione dei mercati finanziari. Molto positivo è anche, oltre ad essere un importante precedente, il ruolo attribuito al Parlamento europeo nella nomina del controllo del vertice dell'SSM. Un ruolo che deve ora trovare una traduzione coerente in un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la BCE, che dovrà garantire una trasparenza e un controllo adeguati all'importanza delle nuove funzioni attribuite alla BCE e per il quale il Parlamento non farà sconti.